Monsieur le Président, les Verts veulent une gouvernance économique. Pas pour faire plaisir, pas pour faire joli sur la photo, mais tout simplement pour, en bâtissant sur l'euro, donner aux Européens les instruments qui leur permettront de répondre aux défis du XXIe siècle, à savoir assurer une existence décente à tout un chacun, et pas juste aux et le faire, et c'est ça qui est neuf évidemment, dans les limites physiques de la planète. À ce titre, nous soutenons les textes sur les cadres budgétaires et le pilier macroéconomique du paquet gouvernance économique. L'ensemble des indicateurs qui ont été retenus nous semblent acceptables, même si nous aurions bien voulu y voir figurer les inégalités de revenus, qui sont un symptôme très clair du mauvais fonctionnement à la fois de l'économie et de la société et qui devraient donc être un indicateur d'alerte. Notre accord sur le volet macroéconomique est cependant conditionné au fait et je me tourne vers le Conseil que la symétrie soit bien maintenue. Autrement dit, pour nous, tous les États membres doivent être logés à la même enseigne, aussi bien ceux qui sont en déficit courant, par exemple, que ceux qui sont en surplus.

Nous voulions un équilibre, non pas en réduisant la discipline budgétaire, mais en lui adjoignant une discipline d'investissement.

Nous aurions pu accepter de voter ce paquet de stabilité et de croissance, en l'état, s'il s'était accompagné d'un paquet fiscal ambitieux, combinant une taxe sur les transactions financières, une taxation de l'énergie, une taxation juste des entreprises transnationales et, bien sûr, une lutte contre la fraude fiscale, de manière à donner aux États membres et à l'Union les moyens de leurs ambitions. De cela, il n'y a même pas l'ombre, il n'y a rien. Le pipeline est aussi vide que vide, malgré les déclarations, aujourd'hui encore, de M. Barroso. Je vais dire ceci à la droite vous avez choisi de faire une majorité étriquée avec les eurosceptiques c'est votre choix pour pouvoir faire une gouvernance économique qui, je vous le dis déjà, est injuste et sera inefficace. Nous vous donnons donc rendez vous, soit dans ce Parlement lorsque votre accord avec les eurosceptiques aura sombré, soit dans les urnes en France en 2012 et en Allemagne en 2013, et je pense que les électeurs nous donneront raison.